Záminkou je takzvaný boj proti sociálnímu platovému dumpingu, ale vynucované dodržování místních předpisů je zejména pro zahraniční dopravce byrokratickou zátěží a řízenou likvidací jejich konkurenceschopnosti na evropském dopravním trhu. Regulační opatření Německa a nově i Francie jsou v přímém rozporu s deklarovaným vytvářením společného obchodního prostoru v Evropské unii. Volný pohyb služeb je jednou ze základních svobod všech členských států, která musí být zaručena. Jak máme rozumět tomu, že Komise na jedné straně hlásá potřebu volnějšího trhu a na straně druhé již rok bezzubě zkoumá naše protesty proti ochranářským postupům Německa a jeho zákona o minimální mzdě? Rok zkoumání bez viditelných a slyšitelných výsledků!

Evropa, už tak vystavená největší krizi identity a soudržnosti za poslední desetiletí, se dále rozpadá.

A kdo, když ne Komise, tento protekcionismus v Evropě zastaví? Kdo bude s protestujícími dopravními společnostmi fungujícími již měsíce v právní nejistotě vést konečně otevřený dialog? Paní komisařko, je to opravdu ta nová Evropa, za kterou bojujeme?